Pani Przewodnicząca! Komisja Petycji jest niezwykle istotnym narzędziem, dzięki któremu obywatele mają możliwość zwracania uwagi instytucji europejskich na szereg nieprawidłowości administracyjnych w państwach członkowskich. Z Polski rokrocznie napływa do Parlamentu także za pośrednictwem posłów coraz większa liczba skarg, z których szczególnie jaskrawe dotyczą przypadków wyraźnej dyskryminacji przez instytucje innych państw. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na działalność niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży, którego polityka przyznawania opieki powoduje ogromne kontrowersje. Cieszę się, że Komisja Petycji wykazuje aktywność wobec tego problemu, i liczę na pozytywne rozwiązania. Spora ilość petycji dotyczy spraw związanych z działalnością rynku wewnętrznego, co pokazuje również, jak ważne jest nasze zaangażowanie dla systematycznej poprawy jego funkcjonowania i podnoszenia poziomu ochrony obywateli. Popieram wezwanie do zdecydowanego działania w zakresie gospodarowania odpadami, także celem zapobiegania powstawaniu nielegalnych wysypisk na terenach przygranicznych.